Parmi ceux qui se rendent coresponsables des crimes contre l'humanité figurent au premier chef les autorités de l'Iran, mais elles ne sont pas les seules. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est l'attitude des deux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, qui continuent à s'opposer à des mesures plus efficaces contre le régime syrien. L'un d'eux, la Russie, pourtant membre du Conseil de l'Europe, persiste et signe dans son refus de se ranger du côté de ceux qui tentent de mettre fin à la barbarie qui est désormais associée au nom de la ville de Homs. Ce scandale, malheureusement, porte préjudice à la bonne volonté qu'investissent à travers le monde tous les humanistes, qu'ils agissent dans le cadre de la société civile ou dans l'une ou l'autre des nombreuses institutions dévouées à la défense des droits de l'homme. Rien, aucune considération d'ordre politique, commercial, géostratégique, ne pourrait justifier l'attitude honteuse des États qui bloquent tous les moyens dont dispose la communauté internationale pour réagir au scandale de Homs.

L'Union européenne, construite sur le principe de l'irréductibilité de la dignité humaine est sans doute la mieux placée pour lancer cet appel.